Es ist tatsächlich so, dass sich für mich heute ein Kreis schließt, nicht nur weil das meine letzte Rede als Abgeordnete ist ich trete nicht wieder an sondern als ich 2009 in den Ausschuss für Verkehr und Tourismus kam ich kann mich noch genau erinnern da hat damals Dirk Sterckx, unser belgischer Kollege, gerade an dem Vorgängergesetz gearbeitet, nämlich an der freiwilligen

Und da war es aber wirklich so, dass man sagte Es soll ein geben, und es muss nicht überall angewandt werden. Mittlerweile haben wir gemerkt, dass das nicht gut funktioniert hat, weder in Deutschland noch anderswo. Heute sind wir einen bedeutenden Schritt weitergekommen und haben jetzt wirklich die digitale Abfertigung von Hafenpapieren auf dem Papier zumindest. Und sie wird dann umgesetzt werden, und ich denke, das ist ganz entscheidend, eine Verbesserung für schnelle Abfertigung in Häfen und für alle Beteiligten eine gute Sache. Und Knut, jetzt hast du mir teilweise meine Rede weggenommen

Ich glaube, für die Häfen haben wir in dieser Wahlperiode wirklich eine ganze Menge erreicht. Ich möchte mich auch, weil das jetzt meine letzte Rede ist, nochmal bei allen bedanken. Dazu nehme ich mir ein bisschen Zeit. Ich freue mich sehr, dass von den wenigen, die heute hier sind wäre toll, wir wären mehr vollkommen klar wichtiges Thema, das sehen wir schon so dass aber von denen, die hier sind, fast alle enge Vertraute von mir sind aus diesen letzten fünf Jahren, die ich hier war, viele sogar aus den ganzen zehn Jahren, die ich hier gewesen bin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das Europäische Parlament ist das demokratischste, das es gibt. Ich war sehr gerne hier, ich höre jetzt aber auch gerne auf. Es kommen jetzt andere, und ich freue mich sehr, dass eben gerade Violeta Bulc als unsere Kommissarin heute da ist, und Pavel, ich freue mich auch sehr, dass du als mein ALDE Transport Kollege heute den Vorsitz hast. Also vielen Dank an alle, und wir sehen uns bestimmt wieder. Ich bleibe dem Maritimen treu!